Besonders in Zeiten, wo man sich über Menschenrechte immer mehr lustig zu machen beginnt, ist es wichtig, diese Debatte zu führen. Es ist sehr positiv zu vermerken, dass die europäische Außenpolitik einen anderen Kurs fährt und dass hier die Menschenrechte einen starken Fokus haben in der Arbeit der Delegationen. Dessen können wir uns immer wieder selber vergewissern in den internationalen Verträgen und in ihren Instrumenten.